Señor Presidente, ayer se cumplieron ocho años del mayor atentado terrorista de la historia de Europa.

Pero si yo he pedido la palabra es, sobre todo, para simbolizar en una persona la dignidad, la entereza, la voluntad de superación de las víctimas, y esta persona es Pilar Manjón.